c Traktatu zgadzam się, by Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zwołał komitet pojednawczy. Jednocześnie chciałbym Państwa zapewnić, że Rada z pozytywnym nastawieniem przeanalizuje tę poprawkę i w jak najszybszej formie zajmie stanowisko w terminie 10 dni, tak aby uniknąć posiedzenia komitetu pojednawczego.